þing og síðan öxlum við ábyrgð ég er svo lánsamur og stoltur af því að axla ábyrgð að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra eða sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra eftir því hvernig við viljum í hvaða röð við segjum það ég tel einmitt að þessi ríkisstjórn þó að hún sé alls ekki fullkomin og megi svo sannarlega taka af viðeyjarstjórninni þegar jón baldvin hannibalsson og davíð oddsson hlaupa í fangið hvor á öðrum og einkavæðingin hefst ég er með aðra mynd hér af því þegar halldór ásgrímsson og davíð oddsson mynduðu ríkisstjórn foringjarnir viljum við endurtaka það nei ég er líka með mynd af því þegar þáverandi formaður samfylkingar og þáverandi formaður sjálfstæðisflokksins minntust upphafs ríkisstjórnarferils síns og settu það í gang þó að ýmislegt megi að þessari ríkisstjórn finna og hún geti sem sannarlega gert betur þá er það að þegar ég bara horfi yfir þetta eina svið þá er þetta sú ríkisstjórn sem er sko lang lang langbest og mestar væntingar nú bundnar við háttvirtur þingmaður líka í raun beri þar góðar væntingar til þessarar ríkisstjórnar og ég tala nú ekki um til mín sem ráðherra